Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Aus diesem Grund stelle ich die ganz konkrete Frage Welche konkreten Maßnahmen sehen Sie vor, um zu verhindern, dass ab dem Frühjahr Abertausende von Menschen ums Leben kommen werden, weil sie die Küsten der Europäischen Union nicht erreichen werden?